Deswegen war es sehr wichtig, bei dieser Gesetzgebung zu schauen, was das für Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hat.

Das Ergebnis war klar Vorschläge für 75 oder auch der ursprüngliche Vorschlag von Miriam Dalli für 50 Prozent hätten unterm Strich in Europa Arbeitsplätze gekostet. Aber diese Analyse der Kommission und ich habe keinen getroffen, der sie widerlegen konnte, andere Behauptungen sind aus meiner Sicht nicht belegt zeigt eben auch, dass es falsch ist, wenn man sagt, jedes Prozent, das über 30 hinausgeht, ist eine Katastrophe. Vielmehr zeigt die Kommission, dass es, wenn man etwa bei 40 liegt und da sind wir jetzt sogar mit Sicherheitsmarge kurz darunter immer noch positive Effekte für die Arbeitsplätze insgesamt in Europa gibt. Und deswegen wäre es doch nicht klug gewesen, diesen Spielraum nicht auch zu nutzen, gerade wenn viele Menschen von der Europäischen Union, gerade viele junge Menschen, mehr Klimaschutz erwarten. Es ist also ein sinnvoller Kompromiss, und ich hoffe, dass wir ihn morgen geschlossen oder mit großer Mehrheit unterstützen. Danke an alle, die mitgewirkt haben natürlich die Berichterstatterin, aber in der EVP ganz besonders Jens Gieseke, Kommissar Miguel Arias Cañete und die Ratspräsidentin Elisabeth Köstinger.